Der Wirtschaftsriese Deutschland mit einer materiell und ideell zusammengestutzten Bundeswehr gibt wie in einer Muppet-Show seinen wohlmeinenden Kommentar dazu. Die Union leider Gottes und das muss man feststellen hat kein Drehbuch.

Das muss sich ändern und rasch ändern.